Ja, es ist traurig, wenn Menschen in einer der reichsten Regionen der Welt auf der Straße leben müssen, damit verbunden natürlich soziale Ausgrenzung, Krankheit und Arbeitslosigkeit.

Der Kampf erweist sich auch bei uns in Österreich als immer schwieriger, nicht zuletzt durch die steigende Armutszuwanderung aus Südosteuropa. In meiner Heimatstadt Linz steht die Caritas Wärmestube vor einer riesigen Herausforderung Hunderte Neuzugänge aus Südosteuropa, ja ganze Großfamilien, ganze Clans sind dort zu betreuen.